W tym kontekście chciałbym zwrócić uwagę, że w ciągu najbliższego półrocza będziemy musieli my jako Unia i Szwecja jako prezydencja zmierzyć się z problemami nieszanowania praw człowieka na Białorusi. Od pół roku 3 działaczy gospodarczych, panowie Awtuchowicz, Leonow oraz Osipienko, spędzają czas w areszcie i nie mogą doczekać się sprawiedliwego wyroku. Z 12 aktywistów młodzieżowych, którzy brali udział w demonstracji w styczniu 2008 roku, 11 zostało skazanych na ograniczenie wolności, a jeden kilka dni temu na rok więzienia. Panie premierze, proszę zwrócić uwagę na kwestię łamania praw człowieka na Białorusi w ciągu najbliższego półrocza.